Susțin cu fermitate amendamentele raportorului prin intermediul cărora se oferă claritate legală acestei decizii ce transmite un semnal pozitiv partenerilor internaționali și anume că Uniunea Europeană nu dorește ca legislația în vigoare să stea în calea unui acord global, dar, în același timp, subliniază că, dacă nu se va ajunge la rezultatul scontat, Uniunea va reveni la aplicarea propriilor norme în domeniul comercializării cotelor de emisie de gaze cu efect de seră și pentru sectorul aviației. Uniunea Europeană trebuie să își afirme încă o dată rolul de lider asumat în domeniul schimbărilor climatice și, prin intermediul negocierilor din cadrul Organizației Aviației Civile Internaționale, să depună toate diligențele pentru ca în perioada de un an pe care o are la dispoziție, semnarea unui acord global să devină o realitate.